Szanowni Państwo!

Jednak od razu powiem nie do końca, bo przy tej okazji pojawia się nadal potrzeba zarówno promowania, jak i również informowania o tym, czym technologie kosmiczne są.

Chcę podziękować w szczególności pani Annie Fotydze, bo to ona w komisji SEDE uruchomiła procedurę dotyczącą tego sprawozdania, co dla mnie było też bardzo istotne. Chcę też odpowiedzieć panu Schaffhauserowi, ale go nie ma, więc na ręce pani Grossetête złożę gratulacje, bo to co czyni Francja, jeżeli chodzi o technologie kosmiczne, zasługuje na wyrazy szczególnego uznania i muszę powiedzieć jest to wielki, gigantyczny wysiłek. I to, że Francja ten wysiłek rozkłada w chwili obecnej także na inne państwa, dużo mniej zaawansowane, zasługuje na szacunek i może być źródłem dumy, a nie ataku, jak to miało miejsce przed chwilą. I ostatnia rzecz do pani Lösing, której też nie ma nie ma w tym sprawozdaniu i nie miało być mowy o żadnej wojnie, o żadnym wojsku, o żadnej militaryzacji. Natomiast pojęcie bezpieczeństwa dotyczy wielu elementów ruchu karetki na drodze, poszukiwania zaginionego turysty, poszukiwania statku, reagowania na różne zagrożenia, które są związane z katastrofami przemysłowymi. I musimy pamiętać o tym, że mówiąc o bezpieczeństwie, jesteśmy wrażliwi na los każdego indywidualnego człowieka. Będziemy też podkreślać w tych wszystkich naszych zdolnościach kosmicznych, że budowany system nie przez jedno państwo, tylko przez całą Europę ma tworzyć podwaliny, fundament silnej, nowoczesnej, z przyszłością Europy, która będzie silna także ekonomicznie.